Allereerst sluit ik mij volkomen aan bij de slotparagrafen 16 en 17 van de gezamenlijke resolutie over de noodzaak en urgentie van een eendrachtige, krachtige stellingname van alle 28 EU lidstaten inzake de ernstige situatie van de mensenrechten in China.

Mevrouw de voorzitter, collega's, om over na te denken, hier, binnen en buiten China.